Na konci října se setkal prezident Evropského parlamentu Jerzy Buzek s prezidentem Saakašvilim, na počátku listopadu projednali poslanci Evropského parlamentu na společné schůzi Výboru pro zahraniční politiku, delegace pro spolupráci s Ruskem a delegace pro spolupráci se zeměmi Jižního Kavkazu

Podporujeme vždy územní celistvost a svrchovanost Gruzie. Podporujeme mírové řešení situace v Gruzii a konfliktu mezi Gruzií a Ruskem. Prosazujeme přístup mírových pozorovatelů nejen do oblastí pod správou gruzínské vlády, ale také do okupovaných oblastí. Současně prosazujeme možnost doručování humanitární pomoci i na tato okupovaná území. Jsme znepokojeni situací uprchlíků, kteří museli nedobrovolně opustit své domovy a nemohou se do nich vrátit, a oceňujeme úsilí, které vláda Gruzie vynakládá směrem k zajištění důstojných podmínek pro život všech uprchlíků. Důrazně vyzýváme obě strany konfliktu, aby dodržovaly dohodu o zastavení útoků a naplnily závazky, ke kterým se zavázaly směrem k mírovému řešení.